Señores Presidentes, Señorías, esta crisis nos está enseñando mucho, pero hay una lección que me parece de especial importancia, y es justamente la siguiente en el futuro será necesario modificar los Tratados para reformar a fondo el procedimiento de toma de decisiones y de adopción de acuerdos en el seno de las instituciones europeas. El diabólico sistema hoy vigente es lento, desesperante y está, además, lleno de caprichos. Estos vicios nos llevan a la inacción y a veces a la parálisis, y desde la parálisis se llega fácilmente a la ruina económica. Lo repetiré cuantas veces pueda desde este modesto escaño un Estado federal puede funcionar bien o mal, una Confederación no funciona jamás.